Prin garanția oferită Băncii Europene de Investiții, în temeiul acestui raport, se urmărește dezvoltarea structurilor sociale și economice, precum și atenuarea schimbărilor climatice în țări terțe, fiind promovate totodată democrația, statul de drept și drepturile omului. Estimez, de aceea, ca fiind pozitivă sugestia de mărire a mandatului general oferit băncii, având vedere și faptul că țările pentru care este destinată această garanție le includ pe cele candidate la aderare și pe cele care au încheiat acorduri de parteneriat cu Uniunea Europeană. Pentru a și îndeplini mai bine responsabilitățile în țări terțe banca are însă nevoie de resurse substanțiale și de un personal specializat mai numeros. În acest context BEI trebuie să aibă în vedere impulsionarea anumitor proiecte de importanță strategică pentru Uniunea Europeană, precum gazoductul Nabucco și alte proiecte majore de infrastructură rutieră, maritimă și energetică. În final doresc să subliniez necesitatea realizării de către bancă a unor monitorizări ale proiectelor finanțate, atât pe parcursul derulării lor, cât și la încheierea lor, pentru verificarea respectării criteriilor sociale și de mediu.